Het wantrouwen tegenover het regime Loekasjenko is bij deze verkiezingen openlijk aan de dag getreden, concludeert Karbalevitsj terecht. Dat moet vooral de hervormingsgezinde elites in het land veel te denken geven. Raad en Commissie zouden er derhalve goed aan doen tijd en energie te investeren in het geduldig aanknopen van betrekkingen met deze Wit Russische elites op dit moment.